Herr Präsident, Herr Kommissar, ausgewählte Kolleginnen und Kollegen in großer Anzahl! Vor ein paar Wochen bin ich in meinem Wahlkreis in einem kleinen, hochinnovativen Technologieunternehmen gewesen, wo mir im Rahmen einer Präsentation auch vorgestellt wurde, wie viele Patente das Unternehmen mittlerweile bekommen hat.

es beinahe wieder verhindert, und das ist der Europäische Rat.

Wir haben gesagt Wenn wir, um euer Gesicht zu wahren, da mitmachen, dann kann es nicht um die ersatzlose Streichung dieser Artikel 6 bis 8 gehen, sondern wir brauchen einen adäquaten Ersatz.

Wir haben allerdings als Parlament gesagt So muss der Kompromiss aussehen, sonst machen wir nicht mit. Es ist zum Ergebnis gekommen, wir haben genau diese Punkte erreicht, die wir erreichen wollten.